Chciałbym powiedzieć, że polscy obywatele, o których Pan mówił i za to dziękuję sześciokrotnie spowodowali, że wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, także za taką troskę dziękujemy.